Ich vermisse in der ganzen Debatte die Frage darüber Wie kann man deeskalieren zwischen der Ukraine und Russland?

Sanktionen sind aber kein Deeskalationsinstrument, sie sind Gift in der Zusammenarbeit zwischen europäischen Völkern. Ich denke, dass Russland genauso ein europäisches Volk ist wie die Ukraine.

Das, werte Anwesende, betrifft selbstverständlich auch Russland, das zu Europa gehört ganz im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich frage Sie ferner Was hat die EU bisher unternommen, um die Hintergründe und Täter der Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Massaker von Odessa aufzuklären?